Domnule președinte, vreau să mă adresez colegilor. Eu, în ansamblu, spun că raportul este necesar, dar ce șanse are să se aplice când, domnule comisar, începeți prin a spune că este un raport important, după care, uluitor, spuneți că, de fapt, trebuie să îmbunătățim competențele femeilor și să le ajutăm? Ce vreți să induceți, domnule comisar, ideea că femeile nu sunt pregătite, că nu au competență, că trebuie să le ajutăm? Cum vă explicați că, în țări cu populație majoritar feminină, accesul femeilor la funcții de conducere, fie că vorbim de instituțiile statului, politice sau în mediul privat, sunt ale bărbaților?

Bărbații.

Noi vrem să respectați valoarea matematic, nu se poate ca, dintr un procent mare al populației feminine dintr un stat, să nu existe un procent apropiat în locurile de decizie. Și mai este o problemă problema educației, despre care s a vorbit. Nu se poate să existe într adevăr educație cu manuale în care femeia stă la bucătărie și bărbatul e la mașină.